efnahags og viðskiptaráðherra hefur óskað eftir því að gefa munnlega skýrslu hér á alþingi um fjárhagslega endurskipulagningu sparisjóðakerfisins samkomulag er um tilhögun umræðunnar og mun hún standa í eina og hálfa klukkustund